Madame la Présidente, je regarde le Viêt Nam avec sympathie et amitié, ayant été député des Français de l'étranger, et notamment de la zone Asie Pacifique pendant cinq ans. Je connais les souffrances de ce peuple et les efforts qu'il fait pour se redresser. Toutefois, il en va des relations entre les nations comme avec la réalité il faut travailler avec des données objectives et réussir à établir des relations avec l'ensemble des pays du monde. Enfin, c'est notre conception des relations internationales, en principe, pas celle de l'Union européenne qui brandit la question des droits de l'homme à chaque occasion. J'ai voté contre cet accord, parce qu'il ne bénéficie pas aux Européens, parce qu'il est toujours marqué par une conception idéologique du libre échange et parce que l'union douanière européenne a cessé depuis longtemps de servir les peuples. Nous ne devons signer aucun accord qui irait contre la relocalisation des activités industrielles en Europe, qui ne donnerait pas aux nôtres avant d'aider au développement des autres. Par ailleurs, nous ne pouvons pas accepter qu'une justice arbitrale privée se substitue aux justices nationales.